Poštovani predsjedavajući, rast antisemitizma i posljedično povećanje osjećaja nesigurnosti među europskim Židovima veliki je poraz moderne Europe. I dok europski političari redom pričaju priču o zaštiti ranjivih skupina, u isto to vrijeme veći dio židovske zajednice razmišlja o emigraciji. To je pravi primjer europskog licemjerja i nažalost nije jedini. Neke su društvene skupine danas postale jednakije od drugih. I dok se nariče nad sudbinom onih koji u puno većoj mjeri ovise o pomoći države, uspješnije zajednice, poput one židovske, u potpunosti su zanemarene. Porast antisemitizma ujedno je i poraz europske integracijske i integracijsko migracijske politike koja dozvoljava bujanje uvoznog ekstremizma na europskom tlu.